ég vil þakka þessa umræðu í dag en ég vil líka alveg sérstaklega þakka þá ræðu sem hér hefur verið flutt nú vegna þess að ég er um mjög margt sammála þeirri greiningu sem hér kemur fram á ástandinu og sammála því að erfiðleikar okkar hagkerfis eru að hluta til vegna þess að við höfum farið inn á þá óheillabraut að stýra gengi með vaxtastigi með því í raun og veru að seðlabankinn hefur verið leiðandi í mér liggur við að segja gambli á alþjóðlegum mörkuðum með þessu móti þess vegna langar mig að spyrja háttvirtan þingmann einmitt út frá þessum orðum hvort hann sé sammála þeim skilningi sem hér hefur komið fram oftar ein einu sinni í ræðum stjórnarþingmanna að seðlabankanum beri að halda sig við þá háu vexti og þá hávaxtastefnu sem hann rekur í dag varðandi stýrivextina eða hvort að tímabært sé líkt og við framsóknarmenn höfum lagt fram í okkar tillögum reyndar núna í bráðum ár höfum við lagt áherslu á það að það sé stigið á þessa stefnu og það sé horft til þess að lækka hér stýrivextina og samræma þá með því sem er í öðrum löndum og þá í öðru lagi langar mig að spyrja háttvirtan þingmann illuga gunnarsson hvort hann hafi einhverjar heimildir fyrir því að hin ágæta ríkisstjórn sem hann bar nokkurt lof á ég veit ekki hvort það var að öllu leyti verðskuldað hvort sú ríkisstjórn sé að vinna að þessu því það væri vissulega mikið fagnaðarefni þá meina ég það að lækka stýrivextina